Zunächst mal gilt mein Dank der Berichterstatterin Frau Sehnalová und unserem Schattenberichterstatter Ivan Štefanec, denn ich glaube, dass, wenn die Abstimmung morgen in die richtige Richtung geht und wir es schaffen zu vermeiden, dass wir zweierlei Qualitätsstufen automatisch in Artikel 6 der Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken aufnehmen, dass wir dann für den Binnenmarkt etwas Wichtiges erreicht haben. Für uns als EVP Fraktion ist klar, und der Kollege Štefanec hat ja direkt darauf hingewiesen Natürlich haben alle Verbraucherinnen und Verbraucher in Europa egal, woher sie kommen die gleichen Rechte. Und daran müssen sich auch alle Unternehmen in diesem Binnenmarkt messen lassen. Das hat die Kommission in ihrem Vorschlag ja auch zu Recht angedeutet. Deswegen herzlichen Dank, Herr Kommissar. Allerdings haben nicht alle Menschen in Europa den gleichen Geschmack. Dieser Herausforderung müssen sich die Unternehmen stellen, und dieser Herausforderung muss sich auch der europäische Gesetzgeber stellen. Deswegen ist es richtig, dass wir Transparenz schaffen. Aber deswegen wird es weiterhin Produkte geben, in denen in Portugal ein anderer Fisch drin ist als in Polen. Und obwohl klar beide Länder mit P angefangen, haben die Menschen möglicherweise andere Vorstellungen davon, wie ein Fischstäbchen zu schmecken hat. Und deswegen gibt es vielleicht dann am Ende auch unterschiedliche Geschmacksmuster, die getroffen werden müssten. Deswegen ist Transparenz wichtig, dass die Beteiligten wissen, was darin ist. Und deswegen hoffe ich, dass wir den Bericht am Ende so abschließen können, wir er im Ausschuss auch verabschiedet wurde.